De seal of excellence zorgt er wel voor dat de structuurfondsen ze gemakkelijk en snel kunnen identificeren en ondersteunen, een goed voorbeeld van synergie. Voor mij persoonlijk is het erg belangrijk dat vooral kmo's hier gebruik van maken. Daarom moeten we de administratieve lasten beperken.